Predsednik, hvala za besedo! Spoštovani kolegice in kolegi! Razlog predlagane enotne ureditve je določiti trajni zamik izplačila pravice iz naslova napredovanja v višji plačilni razred oziroma napredovanje v naziv oziroma višji naziv za vse javne uslužbence in funkcionarje, ne glede na to, v katerem delu javnega sektorja opravljajo svoje delo in ne glede na to, na podlagi katerih predpisov so izpolnili pogoje za m napredovanje, saj gre pri pravici do izplačila plače iz naslova napredovanja za pravilo enotnega plačnega sistema. Predlog zakona nima finančnih posledic za državni proračun in je druga javnofinančna sredstva. Stališče poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke, se strinja s predlaganim zakonom, saj se stanje do devetnajstega januarja dva tisoč devetnajst dalje ureja po na sistemski ravni enotno, za vse javne uslužbence in funkcionarje, in sicer vprašanje pravice do plače na osnovi plačilnega razreda, pridobljenega z napredovanjem javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačilni razred, naziv in višji naziv. Hvala.